Que l'on soit macroniste ou socialiste, on a besoin de membres du Conseil européen qui fassent avancer la question européenne. Le président de mon groupe, Udo Bullmann, vous a proposé un marché.

Nous en partageons beaucoup mais les obstacles se lèvent jour après jour, y compris pendant le week end. Si vous voulez avancer, vous avez besoin de ceux qui, dans ce Parlement européen, savent que c'est avec la méthode communautaire et non pas avec les égoïsmes nationaux qu'on peut le faire. Quelle place comptez vous donner à la méthode communautaire et à ce Parlement européen en tant que parlement de la zone euro?